Képviselőtársaim! Az első jó hír az, hogy van megegyezés a Tanács és a Parlament között. Ez lehetővé teszi azt, hogy működőképes legyen az Unió a következő évben is. Ráadásul magyarként is azt tudom mondani, hogy a számunkra legfontosabb sorok mondhatni érintetlenül maradtak a Bizottság eredeti előterjesztését tekintve.

Lehet arról vitatkozni, hogy ez sok vagy kevés, de mindenesetre a realitásoknak többé kevésbé megfelel. Vannak apróbb tételek, amelyeknek örülni lehet, például, hogy az iskolatejre fordítható pénzek 9 millió euróval növekednek. Ez egy nagyon jól bevált program. Sőt olyan dolgoknak is örülhetünk, amik nem kérnek pénzt, legalábbis nem többletpénzt, amikor például elfogadtuk azt a javaslatot, hogy a kulturális pénzekben a veszélyeztetett nyelvek megmentése, fenntartása, fejlesztése érdekében legyen forrás.

Megvan a vitánk a Tanáccsal a tekintetben, hogy az európai költségvetés egészét be lehet e állítani, be kell állítani a krízis megoldásának a folyamatába.

De mégis, ha mérlegelem a jó és a rossz dolgokat, akkor nem is a félig üres, félig tele pohár hasonlatát mondhatom.